financière et monétaire. Il est dangereux, et même démagogique, de vendre cette idée aux opinions publiques, car les eurobonds c'est finalement être collectivement responsables des dettes que font vos voisins. Je comprends tout à fait les craintes des États membres, disons, moins laxistes devant l'absence de garanties, qui semblent entourer le projet, pour l'instant. Plutôt que de dénoncer leur intransigeance, ce Parlement aurait mieux fait d'aller beaucoup plus loin dans la définition de ces garanties qui permettraient, justement, d'aller de l'avant.

Il faut donc avoir le courage d'imposer un cadre contraignant, par exemple, en introduisant un droit de veto qui serait exercé par les institutions de l'Union européenne, avant le vote d'un budget national, si un État membre ne tient pas ses engagements budgétaires.

Pour surmonter les réticences clairement exprimées par les États membres, nous aurions dû avoir le courage d'aborder les enjeux difficiles avec plus de détermination et de réalisme. Comme cela n'a pas vraiment été fait, je crains que l'exercice d'aujourd'hui ne soit un peu vain. C'est dommage, car les eurobonds sont un sujet important, à la condition expresse qu'ils ne soient jamais considérés comme un instrument de facilité.